það var ætlun forseta í samráði við fyrstu flutningsmenn tillagnanna sem á dagskrá eru að þær verði ræddar saman samanber fjórðu málsgrein sextugustu og þriðju greinar þingskapa